Ich kann der Union nur raten, hier nicht mitzutun und zum Abkommen zu stehen.

Gespräche abzubrechen, Verträge nicht einzuhalten ist nicht gut, vor allem dann, wenn man Lösungen erzielen will. Und zu Lösungen gehört, auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt, dass der Iran mit an den Tisch genommen wird.